Nos dicen los conservadores Si queréis que los conductores pasen su descanso semanal fuera de su vehículo, en condiciones decentes, entonces permitid que se pague menos a un conductor español cuando conduzca fuera de España.

Debemos establecer una regulación justa que permita que los conductores puedan dormir en una cama decente durante sus descansos, que no tengan que trabajar durante más de dos semanas seguidas fuera de su lugar de origen, que los vehículos incorporen el tacógrafo inteligente para que el fraude sea cosa del pasado, y debemos abolir la competencia desleal que supone desplazar conductores al extranjero remunerándoles menos de lo que les corresponde. Es una cuestión de dignidad en los derechos laborales y es una cuestión de seguridad.